ejercicio arbitrario de la violencia, detenciones masivas de miembros de la oposición, asesinatos, ejecuciones, imposibilidad de ejercicio de las actividades de organizaciones no gubernamentales, imposibilidad de ejercicio de la libertad de prensa, y hasta se ha llegado incluso a prohibir la entrada de una delegación del Parlamento Europeo. Señor Presidente, ante las presentes circunstancias, me pregunto si vale la pena visitar en estos momentos el país. Y, en el tablero nuclear, señora Ashton, usted lo ha dicho con toda claridad y también con toda contundencia Irán sigue produciendo uranio enriquecido, pese a las advertencias de la comunidad internacional. Ha rechazado la mano tendida que le ha propuesto el Presidente Obama y ha rechazado el último plan, propuesto por los Seis, que implicaba a Rusia y a Francia. La pregunta, señora Ashton, es muy sencilla ¿cree usted que hemos colmado ya el vaso de la paciencia con este país? ¿Piensa usted que debemos pasar, en este momento, a la adopción de medidas más contundentes o, por el contrario, considera que la complacencia es el mejor instrumento de negociación con el régimen iraní? Quiero decirle que aprecio sinceramente su pronunciamiento en favor de la defensa de los derechos humanos en ese país. Las violaciones son gravísimas y creo, señor Presidente, que este Parlamento tiene que expresar una condena sin paliativos y espero que lo pueda hacer mediante la aprobación de la correspondiente resolución sobre la situación de los derechos humanos en este país.